soluzioni che tutelino il Good Friday Agreement e i diritti dei nordirlandesi a essere protetti dalla legge dell'Unione. Di contro, è necessario che il negoziato continui sul tema cruciale della cittadinanza europea, un tema che non può abbandonare le nostre menti.

Né i nordirlandesi, né i cittadini europei in Gran Bretagna, né gli inglesi residenti nell'Unione in tutto più di 6 milioni possono tollerare oltre l'ansia in cui vivono. I loro diritti di cittadinanza europea devono essere salvaguardati e recintati in tempo utile e bene.